Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues, je rentre d'Afghanistan, où je me rends régulièrement depuis un an.

L'afflux massif de fonds n'a pas permis le développement de ce pays ravagé par des années de conflit et dépourvu de structures économiques et administratives solides. L'Union européenne voudrait signer un accord de coopération et continuer d'envoyer des fonds sans tirer, au préalable, les conclusions de cet échec, ni chercher à savoir si les fonds ont été utilisés à bon escient

Et que dire de l'absence d'accompagnement des milliers de victimes de guerre? Arrêtons le politiquement correct! Les Afghans méritent mieux que cette politique de développement empreinte de mauvaise conscience. Non, des fonds supplémentaires ne compenseront pas le gâchis d'une mauvaise guerre.

Nous ne pouvons évidemment pas abandonner l'Afghanistan. Nous devons mener des politiques d'aide et de développement en matière de santé, d'éducation, d'agriculture et d'autonomisation des femmes, comme avant 2001, mais pas aveuglément, pas sans avoir, au préalable, tiré les leçons de notre échec. Nous devons, à l'avenir, vérifier que l'aide européenne n'alimente pas la corruption et profite véritablement aux populations. L'avenir de l'Afghanistan est à ce prix.